og níutíu og einn sex hundruð sjötíu og fjögur e b e um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er ákvörðunin prentuð sem fylgiskjal við tillöguna ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir í tilskipuninni eru gerðar breytingar á fjórðu og sjöundu félagatilskipun sem þegar hafa verið teknar upp í e e s samninginn tilskipunin miðar að því að auka trúverðugleika á fjárhagsupplýsingum fyrirtækja meðal helstu breytinga sem felast í tilskipuninni er að lagðar eru auknar skyldur og aukin ábyrgð á stjórnarmenn félaga vegna reikningsskila og upplýsinga í ársreikningum á það jafnt við um fjárhagslegar og ófjárhagslegar lykilupplýsingar sem varða viðkomandi félag helstu breytingar sem tilskipunin leggur til eru að aðildarríki geti hækkað viðmiðunarmörk lítilla og meðalstórra fyrirtækja um tuttugu prósent frá þeim mörkum sem um getur í fjórðu og sjöundu félagatilskipun og að aðildarríkin geti krafist eða heimilað notkun á gangvirði í reikningsskilum fyrirtækja í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla tilskipunin gerir einnig kröfur um viðbótarskýringar með ársreikningi varðandi upplýsingar sem ekki koma fram í efnahagsreikningi og færslur til tengdra aðila að ársreikningur fyrirtækis sem skráð er á opinberum markaði innihaldi yfirlýsingu um góða stjórnunarhætti og að tryggð sé samábyrgð stjórnarmanna á ársreikningi og skýrslum fyrirtækisins samkvæmt tilskipuninni skal hún innleidd í regluverk aðildarríkjanna fyrir fimmta september tvö þúsund og átta stefnt er að því að innleiða tilskipunina hér á landi á haustþingi tvö þúsund og átta unnið er að innleiðingu tilskipunarinnar í fjármálaráðuneytinu ég legg til frú forseti að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar